Vážená paní komisařko, předložení Evropského aktu přístupnosti musíme jednoznačně přivítat, byť zkušenosti s tím, jak obtížně se dojednává v Radě rozsahem mnohem skromnější směrnice o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru, naše nadšení poněkud mírní.

Nesmíme připustit, aby z dobré myšlenky a velkých očekávání, které oprávněně mezi lidmi s postižením vyvolává, zbyla stejně velká frustrace.

Osmdesát milionů Evropanů s postižením se musí ve svém každodenním životě potýkat s řadou překážek způsobených nejen jejich zdravotním handicapem. Lepší přístupnost zboží a služeb je zásadní pro zlepšení kvality života nejen lidí s postižením, ale také například starších spoluobčanů.